Am votat în favoarea raportului deoarece criza economică și evoluțiile demografice din Uniune pun presiune asupra sistemelor de pensii naționale. În România, deficitul uriaș la fondul de pensii a determinat guvernul de dreapta să ia o serie de măsuri pentru consolidarea bugetară. Cu toate că au existat costuri politice uriașe, s a reușit stabilizarea economiei și reluarea creșterii economice. Însă pentru a nu determina o prăbușire a sistemelor de pensii în Uniune, e nevoie de reforme structurale. În ciuda diferențelor care există între statele membre, un lucru este cert tinerii vor purta povara pentru situația actuală, întrucât ei vor fi nevoiți să muncească pentru o perioadă mai îndelungată în timpul vieții. Vreau să încurajez și eu dezvoltarea pilonului doi și pilonului trei de pensii, care ar putea asigura venituri adecvate după pensionare.